Voorzitter, geen idee welke richting meneer Gerbrandy het geheel op wil duwen, maar een ding is duidelijk het gaat zijn milieuvrienden geld opleveren.

Gaat Baroness Ashton straks eigenhandig in de lidstaten toezien op onze afvalverwerking? Veel gekker moet het niet worden. Laat duidelijk zijn dat de PPV voor een verstandige omgang met grondstoffen is, maar dat is ieder weldenkend mens al lang. Daarvoor hebben we de idiote voorstellen van collega Gerbrandy niet nodig.

De heer Gerbrandy heeft het over een streng einde afvalfasecriterium.